Tra poco più di 7 mesi i cittadini europei si recheranno alle urne per esprimere un giudizio sull'Europa, sarà un vero e proprio referendum e anche se il sogno europeo è l'unico orizzonte politico di lungo respiro, il vento della paura e dell'incertezza potrebbe condizionare l'esito delle elezioni. Primum vivere deinde philosophari diceva Hobbes. In questa legislatura i progressi si sono avuti in materia ambientale e in pochi altri settori, ma se in periodi di crisi non prestiamo la dovuta attenzione alla costruzione di un welfare effettivo, vuol dire decidere intenzionalmente di creare un'Europa a più velocità, non capendo che è un errore lasciare qualcuno indietro. O camminiamo fianco a fianco, o il progetto europeo non esisterà più. Non so se le elezioni europee rifletteranno gli esiti delle elezioni nazionali, ma il vento non lo si può fermare a mani nude, occorrono proposte concrete per il lavoro, l'economia e l'immigrazione.